Tragedie w Czarnobylu, a niedawno w Fukushimie pokazały drugą stronę medalu. Dziś naszym celem nie może być jednak, jak by chciała lewica, przeprowadzenie stress testów tylko po to, by przy stronniczej interpretacji ich wyników znaleźć pretekst do rezygnacji z atomu w Europie. Dziś naszym celem musi być poprawienie bezpieczeństwa elektrowni atomowych, uspokojenie opinii publicznej i zmiana negatywnego wizerunku energii atomowej w Europie.

Dlatego nie rozumiem głosów lewicy mówiących o kolejnym podatku od energii atomowej oraz ostatecznej rezygnacji z tego typu źródła energii. Ta droga w momencie braku alternatywnych źródeł prowadzić będzie do skokowych wzrostów cen elektryczności. Dzisiaj Europa potrzebuje nowelizacji prawa o atomie w zakresie kompetencji państw członkowskich, ustanowienia wspólnych norm i optymalizacji standardów bezpieczeństwa w Unii. Stress testy muszą dać odpowiedź na stan bezpieczeństwa, uwzględniając wszystkie możliwe formy zagrożeń od ataków terrorystycznych aż po braki prądu.